Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, nous allons aujourd'hui nous prononcer sur l'investiture de la nouvelle Commission européenne, acte essentiel qui consacre les prérogatives de ce Parlement et qui marquera la marche de l'Union pour plusieurs années. Mais avant de dire la confiance que moi même et mon groupe plaçons dans la Commission Barroso II, je veux m'exprimer sur le contexte dans lequel elle sera appelée à travailler. À ce sujet, je dois dire que les Européens ne sont pas encore convaincus du bon fonctionnement du traité de Lisbonne. Nous attendons beaucoup de ce Traité, et il nous faut tout faire pour qu'il constitue une nouvelle étape positive dans l'aventure européenne.

Les femmes et les hommes qui l'appliquent doivent être à la hauteur de nos ambitions. Ils doivent faire en sorte que l'Europe compte dans le monde à la hauteur de son message, de sa richesse et de ses succès. Or, la mécanique européenne a visiblement encore besoin de quelques réglages. Ainsi, nous sommes désormais dotés d'un haut représentant, qui est aussi vice président de la Commission européenne et, à ce titre, responsable devant ce Parlement. Cette personnalité doit être la voix de l'Europe dans le monde. Elle doit incarner une présence, une ambition conforme à ce qu'est l'Union, premier PIB de la planète, premier marché du monde, le plus grand contributeur à l'aide internationale. Or, d'Haïti à l'Iran, de l'Afghanistan au Yémen, de Cuba aux relations transatlantiques qui nous tiennent à cœur, la voix européenne n'a pas été, à ce stade, à la hauteur de nos espérances. Notre groupe appelle à une action énergique pour rectifier le tir et pour repartir d'un bon pied. Pour cela, Monsieur Barroso, nous comptons aussi sur votre engagement personnel et sur votre leadership. Nous comptons également sur le nouveau président du Conseil européen pour qu'il incarne l'Union sur la scène internationale, qu'il inspire et anime les rencontres des chefs d'État et de gouvernement et qu'il constitue un point de référence. Nous devons lui laisser le temps d'imprimer sa marque, mais je constate déjà avec satisfaction que ses premières démarches vont dans le bon sens. Du conseil des ministres, je n'attends pas moins qu'une collaboration étroite et à égalité et je dis bien à égalité avec ce Parlement. Or, l'exemple de SWIFT nous montre l'étendue des progrès à accomplir. J'attends enfin de la Commission et je sais que le président Barroso partage ce point de vue une relation de travail et de confiance exemplaire. L'accord cadre sur lequel nous nous exprimerons ce midi reflète d'ailleurs cette volonté commune de nos deux institutions. Chers collègues parlementaires, nous sommes arrivés au terme d'un exercice d'audit des membres de la Commission, et je veux saluer cet exercice de démocratie moderne qu'aucun autre parlement en Europe ne pratique à ce jour. Pour autant, nous avons encore beaucoup à faire pour être à la hauteur de notre mission, à savoir juger de façon politique des femmes et des hommes politiques. Nous devons encore améliorer nos procédures, les rendre plus pertinentes et plus centrées sur le contenu des politiques communautaires. Mesdames et Messieurs, dans cette période de mise en jambes du nouveau Traité, je sais bien que tout n'est pas possible tout de suite. Mais l'ambition ne doit pas nous faire défaut. C'est dans cet esprit que nous abordons ce débat, qui doit conduire à l'investiture de la nouvelle Commission une Commission qui, sous la conduite de José Manuel Barroso et avec des commissaires expérimentés, est bien armée pour s'attaquer aux problèmes des Européens une Commission dont nous partageons aussi bien les principales orientations politiques que les pronostics sur les problèmes à affronter ou les remèdes à y apporter une Commission qui reflète les résultats des élections européennes de 2009, et au sein de laquelle ma famille politique, le PPE, est la principale force d'influence une Commission, enfin, qui a comme première priorité de répondre aux attentes des Européens frappés par la crise, souvent atteints aussi par le pessimisme et soucieux de la capacité de leurs dirigeants à défendre et à promouvoir le modèle européen dans le monde.